stefnuræða forsætisráðherra fyrir hönd ríkisstjórnarinnar samanber sextugustu og aðra grein þingskapa verður flutt annað kvöld tólfta september og hefst umræðan klukkan nítján fimmtíu samkomulag er um fyrirkomulag umræðunnar umferðir verða þrjár tólf mínútur sex mínútur og fimm mínútur en forsætisráðherra hefur tuttugu mínútur til framsögu